séparée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Une autre avancée est la possibilité d'exclure les perturbateurs endocriniens des substances utilisées avec des critères d'exclusion concrets et vraiment applicables. Mais il y a un mais nous sommes en désaccord sur les moyens concrets pour l'Agence européenne des produits chimiques parce que cette agence doit normalement avoir pour mission l'évaluation et l'autorisation des produits biocides.

On ne peut pas demander à la fois à l'ECHA de faire beaucoup plus, de réduire les délais d'évaluation des substances, et de réduire ses moyens. Sinon, on risquerait de se retrouver face à une évaluation allégée, rapide certes, mais insuffisante car trop superficielle. C'est pourquoi je vous demande, Madame Klass, de reconsidérer votre proposition budgétaire concernant les missions de l'ECHA sur ce dossier. En l'état je vous le dis votre proposition n'est pas sérieuse, ce qui va nuire à la qualité du travail de cette institution européenne essentielle à la sécurité des citoyens et des consommateurs européens.